Mevrouw de voorzitter, mijnheer de commissaris, heel veel collega's hebben het al gezegd. Acht jaar lang duurt het conflict in Syrië. Acht jaar! Wat begon met vreedzame protesten voor democratische waarden, mondde uit in een van de bloedigste oorlogen ter wereld.

De Syrische overheid vecht vandaag nog steeds tegen de rebellen.

Daarnaast zijn er Koerden in het noorden die op hun beurt getroffen worden door Turkse bombardementen.

Hier zit bijna geen kat.

Kinderen daar hebben dat geluk niet.

Zet erop in.